Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, le marché unique était, lors de sa création, une source d'espoir pour les consommateurs européens. Mais, au fil du temps, ils ont douté sérieusement des bénéfices qu'il pouvait apporter à leur vie quotidienne. Je pense particulièrement à l'e commerce, qui est encore sous utilisé par manque de confiance. Mais aussi, je pense au manque de protection des passagers et au non respect, par les États membres, des règlements en la matière. Je pense à l'absence persistante de statut européen pour les mutuelles et associations. Je pense aussi au manque total de transparence des services financiers, mais je sais, Monsieur le Commissaire, que vous travaillez d'arrache pied sur ces matières. Pour restaurer la confiance des citoyens et pour faire enfin fonctionner efficacement ce marché unique, nous devons prendre des mesures ambitieuses et ciblées.

Je me réjouis particulièrement de l'inclusion de la clause sociale horizontale et des services d'intérêts généraux, premier pas vers une Europe plus sociale.